Fue un paso en la dirección correcta, y este informe también es un paso adelante. Es hora de reconocer las múltiples violaciones de derechos que están sufriendo los pobres indígenas acaparamiento de tierras —por supuesto—, graves impactos del cambio climático y también los abusos de las grandes corporaciones —incluidas las europeas—. Y, en particular, las mujeres suelen ser las que están en primera línea suelen ser acosadas, extorsionadas y una de cada tres —repito una de cada tres— ha sido violada alguna vez en su vida. Y estas violencias —a menudo impunes, por desgracia— se producen con demasiada frecuencia a manos de funcionarios públicos o, también, donde las industrias extractivas o la agroindustria actúan en las tierras indígenas. Desde la Unión Europea no lo podemos permitir. No, no lo podemos permitir. Nuestras empresas, nuestros productos, nuestras inversiones no pueden tener ni la más mínima relación con las violaciones de los derechos humanos y ambientales de los pueblos indígenas.